Wir wissen, dass die Rohstoffindustrie Rohmaterial importiert und dass wir Energie importieren in Europa, ungefähr 400 bis 500 Milliarden Energie, ungefähr 200 Milliarden Rohmaterial.

in Europa stärken können. Das sorgt dann letztlich auch für Beschäftigung, und Beschäftigung sorgt wieder für Kaufkraft.

Ich glaube, wir müssen schon schauen, dass die täglichen Produkte und die Dienstleistungen, die wir erbringen, wettbewerbsfähig bleiben. Da, Frau Kommissarin, helfen wir Ihnen.